Ha hecho lo correcto señalando una fecha cierta. No más extensión —el 12 de abril— para que el Parlamento británico encuentre un plan de salida —un pero no de la Unión Europea, sino del laberinto del que no saben salir. Hemos mostrado muchas veces toda nuestra simpatía con los millones de británicos que marchan por permanecer en la Unión Europea, pero nunca la bastante exigencia con los demagogos irresponsables que han causado tantísimo daño al pueblo británico engañándolo y manipulándolo. Y, por supuesto, hay que decir con toda claridad que ahora es el momento, no hay más extensión. La mala noticia es que no nos han dejado hablar prácticamente de ninguna otra cosa. La buena noticia es que el reloj de arena ya está corriendo en su contra.